Jsem velmi rád, že ta zpráva, o které jsme hlasovali, odsuzuje snahy Ruska vměšovat se do vnitrostátních situací těchto zemí na Balkáně.

Domnívám se, že poté, co Černá Hora vstoupila do NATO a dál se přibližuje EU, tak ten tlak ze strany Ruska může dále narůstat a my na to budeme muset být schopni reagovat.